Al in 2004 verbood de Europese Unie dierproeven voor make up, crèmes, shampoos en andere cosmetische producten. Nu, 15 jaar later, liggen er nog steeds producten in de winkel die getest zijn op dieren. In Europa geeft bijvoorbeeld de chemicaliënwetgeving Reach nog steeds de ruimte om dierproeven te doen.

Ik vind het een heel goed plan om te strijden voor een wereldwijd verbod op dierproeven, eerst voor cosmetica, maar daarna natuurlijk ook voor andere toepassingen. Want voor dieren maakt het helemaal niets uit onder welke wet, onder welke uitzondering of voor welk product ze worden gedood in laboratoria.